hefur vissulega margt athyglisvert komið fram sem ástæða er til að bregðast við ég vil byrja á formanni sjálfstæðisflokksins sem í fyrsta lagi

pólitískri upplausn í landinu á mjög erfiðum tímum þar sem við stöndum í miðjum mjög erfiðum

uppbyggingu atvinnulífsins og efnahagsþróun á næstu mánuðum og missirum hvernig lyktar ég held að það sé ekki skynsamlegt að gera það háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson kallar líka á vantraust á ríkisstjórnina og boðar það þegar í dag ég segi bara virðulegi forseti loksins loksins mannar stjórnarandstaðan sig upp í það að leggja fram vantraust á ríkisstjórnina þeir hafa ekki svo oft boðað það að flytja vantraust á ríkisstjórnina án þess að láta verða af því mér finnst að þetta sé mjög gott hjá stjórnarandstöðunni því hún er þar með að leggja sitt af mörkum til að þjappa stjórnarliðum saman ég fer fram á það við hæstvirtan forseta að þessi tillaga formanns sjálfstæðisflokksins ég veit ekki hverjir ætla að styðja hann í henni verði tekin á dagskrá eins fljótt og auðið er vegna þess að það er mikilvægt að fá niðurstöðu

í fyrsta lagi var ekki það að sjá í nýafstöðnum kosningum að það væri mikið af fylgi sjálfstæðismanna sem fylgdi honum í þeirri afstöðu sem hann tók sem ég vil láta fylgja að hann var maður að meiri að taka háttvirtur þingmaður sagði því ekki sjálfur í sinni ræðu hvort hann nyti trausts en því er svarað í málgögnum sjálfstæðismanna það vantar ekki að andstæðingar formanns sjálfstæðisflokksins tali fullum rómi og lýsi vantrausti á formanninn það er ekki hægt að lesa annað út úr því síðan kom að varaformanni sjálfstæðisflokksins hún segir að verri niðurstaðan hafi verið ofan á ég hafi sagt það og ásakaði mig um það nú man ég ekki betur en varaformaður sjálfstæðisflokksins hafi líka samþykkt þessa samninga hvað segir hún við því var þá verri niðurstaðan ofan á eða það að sjötíu prósent þingsins samþykktu þessa samningaleið ég held að háttvirtur þingmaður ætti að skoða hvað hún segir og þegar háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson segir að hann treysti ekki ríkisstjórninni til að vinna að framgangi íslands í þessu máli fyrir dómstólum héraðsdómi eða fyrir erlendum dómstólum hvað er háttvirtur þingmaður að tala um treystir hann ekki þeim færustu lögfræðingum sem við ætlum að fá í þetta efni íslenskum sem erlendum til að halda á málstað íslensku þjóðarinnar treystir hann þeim ekki til þess það er auðvitað það sem við höfum gert og vorum að tala um í dag að það verða færustu lögfræðingar fengnir til þessa verks það er ýmislegt annað virðulegi forseti sem ég hefði viljað segja við þessa umræðu en tíma mínum er lokið og ég vil enda á því að þakka formanni sjálfstæðisflokksins fyrir að ætla að flytja vantraust á ríkisstjórnina og þjappa þar með stjórnarliðinu